Señor Presidente, señor Presidente en ejercicio del Consejo, señor Presidente de la Comisión, iba a comenzar mi primera intervención ante este Pleno congratulándome de que el debate sobre la situación en Irán no estuviera provocado por el protagonismo mediático de Irán, protagonismo que ha sido sustituido sucesivamente por China, por Honduras, por el G20, etc. Lamentablemente, las recientes ejecuciones de militantes suníes en Irán han devuelto a este país y a las violaciones de los derechos humanos a la página uno de los periódicos. Pero creo que no deberá ser la actualidad mediática la que inspire la agenda del Parlamento en materia de política exterior, sino la responsabilidad de esta institución y su respuesta seria y coherente, a la altura del papel creciente que le corresponde en la política exterior de la Unión Europea, especialmente en el terreno de los derechos humanos. Y ese papel, señor Presidente, implica el control de la utilización coherente de todos los instrumentos con los que cuenta la Unión Europea en este ámbito y, en el caso de Irán, no debemos separar en compartimentos estancos el diálogo sobre lo nuclear y la ausencia total de diálogo político en materia de derechos humanos. El diálogo estructurado en materia de derechos humanos está suspendido desde el año 2004. No tenemos un acuerdo de cooperación y de comercio del que colgar una cláusula democrática, no hemos conseguido enviar una misión de observación electoral y los fondos del Instrumento Financiero para la Democracia y los Derechos Humanos son ínfimos. En el Parlamento y en el conjunto de la Unión Europea tenemos que ser más eficaces en la utilización de los instrumentos de los que disponemos y de los que nos hemos dotado. Hay quien ha pedido en este mismo Parlamento y desde la oposición iraní la ruptura total de relaciones con el régimen de Irán y el no reconocimiento del nuevo Gobierno. Nosotros condenamos firmemente la represión política y la asfixia de la libertad de expresión en Irán, pero no creemos que debamos renunciar a ser una potencia en la defensa y la protección de los derechos humanos, la democracia y la lucha contra la pobreza en el mundo, y para ello hace falta, señor Presidente, diálogo, negociación, búsqueda de intereses comunes, diplomacia y construcción de una alianza de civilizaciones. Y hago un llamamiento en este sentido a la Presidencia del Consejo.